Le problème de la stabilité au Sud, c'est aussi le problème de la stabilité chez nous, et tel que nous l'avons abordé, le problème du développement économique, social, humain et démocratique du Sud aura évidemment des retentissements en Europe. Ceux qui rêvent de faire de l'Union européenne une forteresse seront démentis par l'histoire. Cela n'a pas été comme cela dans le passé, ce n'est pas comme cela dans le présent, ce ne sera pas comme cela dans l'avenir.

Et l'Europe est attendue.

La solution, c'est qu'il y ait davantage d'Europe et qu'on accepte une politique étrangère commune.

Il n'y a pas de politique étrangère commune sans politique de sécurité commune.